Tokrat imam repliko na kolega Kordiša. Zdaj, bom se zadnjič pač oglasil, ker sem že se mi zdi, me že glava boli, ko se ponavljam. Povedal sem vam, da je petdeset odstotkov študentov, ki dela preko, se pravi, študentske napotnice, opravi manj kot en mesec dela, se pravi, zasluži manj kot osemsto evrov na mesec, in če je teh petdeset odstotkov več, več ne razumem, da govorite, da je to kar neki sistem, ko vsi delajo ne vem koliko ur, in ne vem, kako lahko trdite, da uradni podatki ZPIZ-a, ki govorijo, koliko je plačil, so nerelevantni. Te potem tudi vsi redno zaposleni, ko delajo, so njihovi podatki tudi nerelevantni, koliko zaslužijo redno zaposleni. Te pa najboljše, ka naredimo samo neke ankete pa pač ljudje govorijo, koliko en zasluži, koliko drugi, pa potem bomo potem tudi dajali pokojnine pa ne vem pa štipendije pa vse bomo vse po anketah delali.